Din punctul meu de vedere, îmbunătățirea potențialului UE în materie de energie regenerabilă este unul dintre cele mai importante elemente ale raportului. De aceea reamintesc faptul că regiunea Dobrogea, din sud estul României, va deveni în câțiva ani cel mai mare parc eolian din Europa.

Oleoductul P8 constituie un bun exemplu în acest sens.